frú forseti ég varð ekki var við neinar árásir bara tók eftir því að háttvirtur þingmaður stökk ofan í grunnu gildruna

sem er þetta að menn eigi að koma hér og sverja nokkurs konar hollustueið ella séu þeir hugsanlega að færa sig yfir á þann kant sem er óvinir lýðræðisins væntanlega þá með sjálfstæðisflokknum höfuðóvini

í stað þess að núna í því uppnámi sem hefur ríkt hér í þinginu eftir niðurstöðu hæstaréttar að menn fari að sverja hollustueiða fram og til baka nú hafa menn til dæmis gagnrýnt hér sjálfstæðisflokkinn fyrir að hafa lýst því með of eindregnum hætti að hann væri á móti stjórnlagaþingi eigum við þá ekki að sýna gott fordæmi sýna sjálfstæðismönnum vinum okkar gott fordæmi og nálgast málin með opnum huga